Ein Beispiel, das man Ihnen präsentieren kann Die Geburt eines Kindes lässt sich nicht immer genau terminlich bestimmen.

Das wissen die gar nicht. Das hat auch keine Bedeutung, bis Sie dann volljährig werden.

Aber das hat natürlich im täglichen Leben eine ganze Menge Folgen die schlechte Nachricht, wenn Sie dann versuchen, ein Bankkonto zu eröffnen. Sie haben zwar gesagt, das ist allgemein möglich, aber das machen ja die Banken etwas subkutan. Die sagen ja nicht Du kriegst kein Bankkonto, wenn sie irgendwie spüren, da ist ein Risiko, und sie müssen dann Daten weitergeben, die sie wahrscheinlich gar nicht gerne weitergeben würden.

Noch schlimmer wird es, wenn Sie einen Kredit beantragen.

Was uns natürlich normalerweise ein bisschen geärgert hat als Petitionsausschuss Normalerweise müsste man sagen, das ist auch eine Frage der europäischen Staatsbürgerschaft, und Europa sollte hier zusammenstehen.